Signora Presidente, onorevoli colleghi, dopo più di trent'anni, Erasmus si conferma il più grande successo dell'Unione europea, l'esperienza più significativa di cittadinanza europea praticata, non solo per le nuove generazioni, ma anche per l'educazione degli adulti, per lo sport e l'associazionismo giovanile.

Le proposte del Parlamento rendono Erasmus più accessibile ai soggetti svantaggiati, compresi quelli di background migratorio, e prevedono la mobilità degli studenti delle scuole superiori e dei docenti della scuola e della formazione professionale, ma anche dell'associazionismo giovanile.